Monsieur le Président, ce qui se passe en Algérie ne peut laisser personne indifférent pour deux raisons. La première, elle tient aux principes

La réalité, ce sont des larmes, de l'étouffement, du sang, de la détresse et aussi le fait qu'entre l'Algérie et la France, il y a un lien historique, économique, politique et affectif.